Ich stimme mit fast allem überein, was Sie jetzt hier zum Ausdruck gebracht haben. Aber wir ratifizieren heute. Über unsere eigene Ratifikation sollten wir die Deutungshoheit behalten. Wenn wir diesen Vertrag ratifizieren, ist er ratifiziert, wie er ist, und kann damit nicht mehr verändert werden. Dieses wird heute genauso die Rada machen.

Wenn wir heute ratifizieren, bleibt der Vertrag wie er ist. Diese Deutungshoheit soll man uns nicht durch unsere eigene Unsicherheit wegnehmen lassen, weil dies höchst unklug ist und das nächste Einfallstor bedeutet. Deswegen sagen wir Dies ratifizieren wir heute, und dies kann durch niemanden mehr verändert werden